upplýst er að tafir verða á svari frá ráðherranum við fyrirspurn gert er ráð fyrir að það berist eigi síðar en tuttugasta og sjöunda apríl næstkomandi